Monsieur le Président, j'ai constaté avec tristesse et amertume que la question orale avec débat sur les vins rosés et les pratiques œnologiques autorisées que nous avons introduites dans les délais avec mes collègues d'un grand nombre de groupes politiques, ne figurait pas à l'ordre du jour de cette semaine. Au nom de tous les signataires, je demande qu'il soit remédié à cette situation.